Je najvyšší čas, aby do platnosti vstúpilo nariadenie, ktoré bude podobne ako v leteckej, lodnej či vlakovej doprave chrániť práva cestujúcich. Cestujúci budú mať 12 základných práv platných pre akúkoľvek dopravnú vzdialenosť. Okrem toho pri cestách dlhších ako 250 km bude nárok na náhradu za meškanie, pomoc pri nehodách či úmrtiach, náhradu škody pri strate či poškodení batožiny, ako aj na lepšiu informovanosť.

Oceňujem, že cestujúci so zníženou pohyblivosťou budú mať právo na osobitnú pomoc, ako je už v súčasnosti pri leteckej doprave. V budúcnosti určite podporím zavedenie spoločného nariadenia, ktoré zjednotí už existujúce nariadenia o právach cestujúcich v jednotlivých dopravných systémoch, čo výrazne sprehľadní celý systém práv cestujúcich občanov.